Gospođo predsjednice, čestitam kolegi Erdősu na izvješću koje je ključno za sektor pčelarstva u Europskoj uniji jer sveobuhvatno identificira probleme pčelarstva i oprašivanja te predlaže mjere kojima bi se na europskoj razini i na razini država članica trebalo poduprijeti napore za očuvanje pčela i drugih oprašivača. Drago mi je da su usvojeni moji amandmani koje sam podnijela uz podršku kolega iz redova europskih pučana, u kojima je stavljen naglasak na zahtjev za povećanim financiranjem pčelarskog sektora, osiguravanje kvalitetnog meda za potrošače te zaštitu pčelinjih zajednica. Za više od pola milijuna građana Unije pčelarstvo predstavlja izvor glavnog dohotka, dok proizvodnja hrane i očuvanje biološke raznolikosti ovise o oprašivanju koje obavljaju pčele. Pozivam stoga Europsku komisiju da poveća financiranje pčelarstva na način kojim bi se adekvatno poduprla važna ekološka usluga pčela kao oprašivača te da uključi novi sustav izravne potpore za pčelare po pčelinjoj zajednici. Također tražim da se izmijeni Direktiva o medu u pogledu označavanja meda kako bi europski potrošači znali točno porijeklo meda koji kupuju. Na kraju, s ponosom mogu istaknuti kako je Hrvatska jedna od rijetkih država članica koja provodi mjere za zaštitu domaćih vrsta pčela te želim da se i druge države što prije u to uključe.